hæstvirtur forseti ég vil þakka fyrir tiltölulega málefnalega umræðu um heilbrigðismálin auðvitað er það svo að með málaflokk eins og heilbrigðisþjónustuna þá verður henni illa gerð góð skil í þó þetta langri umræðu hér á hinu háa alþingi en ég hygg að allir hér hvort sem þeir eru stjórnarliðar eða í stjórnarandstöðu geri sér grein fyrir því hver hin erfiðu verkefni eru í heilbrigðisþjónustunni eins og í annarri almannaþjónustu hér á landi við þær aðstæður sem við búum við í efnahagsmálum og þann niðurskurð sem við höfum gengið í gegnum og þann niðurskurð sem er

skiptir þá engu hvort um er að ræða stjórnarþingmenn háttvirtur eða stjórnarandstæðinga ég hygg að allir skynsamir þingmenn geri sér grein fyrir því að framundan eru margar erfiðar ákvarðanir en framundan eru líka mörg tækifæri í íslenskri heilbrigðisþjónustu og tækifæri til þess að losa sig við gamla ósiði hreinsa út svona vinnubrögð og vitleysisgang vil ég stundum bara segja sem viðgengist hefur milli stofnana innan stofnana og hvar sem er og líka hæstvirtur forseti að forgangsraða

vissulega er landspítalinn háskólasjúkrahús hrygglengjan í heilbrigðisþjónustu okkar íslendinga vissulega en heilbrigðisþjónustan er svo miklu meira en það hún er heilsugæsla í hverju einasta sveitarfélagi á íslandi hún er í raun lýðheilsuæfing hvort sem það er innan skólanna innan fyrirtækjanna eða inni á heimilunum hún er spurning um heilbrigt líferni um að hreyfa sig og allt það sem einstaklingur og fjölskyldur geta gert þess vegna má ekki smætta umræðu um heilbrigðismálin niður í umræðu um eina stofnun þó hún sé mikilvæg ég tel að nýr forstjóri landspítala háskólasjúkrahúss sé að leggja upp í góða vegferð og taka réttar ákvarðanir þar um uppbyggingu og stjórnum og ég óska henni góðs gengis í því sem framundan er af því það verður ekki létt verk að breyta því þunga kerfi en það sem þarf líka að gera er að hætta að tala um heilbrigðisþjónustu út frá hagsmunum starfsstéttanna sem þar starfa auðvitað eru það mikilvægir hagsmunir en látum vera þó að fyrrverandi formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga háttvirtur þingmaður ásta möller fari svona tiltölulega beint í það í sinni ræðu að tala um hagsmuni starfsfólks og óþægindi og óróa inni á heilbrigðisstofnunum heilbrigðisþjónustan er fyrir notendurna hún er fyrir sjúklingana og fyrir fólkið í landinu mér finnst heilbrigðisþjónusta íslensk og umræða um hana hafa goldið fyrir það hversu lituð hún er af hagsmunum einstakra stétta sem oft fara ekki saman ég hef séð valdabaráttu milli þeirra stétta sem starfa innan heilbrigðisþjónustunnar

heilbrigðisþjónustan er fyrir fólkið í landinu hún er fyrir notendurna og auðvitað á hún að vera eins nálæg fólki og hægt er að hafa hana þess vegna skiptir máli að hafa sterka og veluppbyggða heilsugæslu um allt land það er fyrsta stoppið þangað fara flestir þegar eitthvað bjátar á þess vegna skiptir miklu máli að hún sé vel skipulögð og að skrefin áður en fólk þarf að leita eða leggst inn á sjúkrahús séu sem flest því sjúkrahús landspítalinn sérstaklega er bráðasjúkrahús dýrasta tegund af heilbrigðisþjónustu sem fyrirfinnst við þurfum að horfast í augu við það líka þetta er líka spurning um viðhorf notendanna og líka stéttanna og ekki síst stjórnvalda um að móta þá stefnu í rétta átt ég ætla að leyfa mér að segja við þessa umræðu og mér finnst það skipta máli talandi um notendurna að mér finnst íslenskt heilbrigðiskerfi til dæmis ekki hafa mætt þörfum kvenna fæðandi kvenna ekki síst sem skyldi mönnum þykir sómi að því að aka með konur yfir fjallvegi til að koma þeim á sjúkrahús eða annað í stað þess að veita þá þjónustu sem hægt er að veita í heimabyggð hvort sem það er með heimafæðingum eða með fæðingarheimilum eða öðru slíku þarna hafa aðrir hagsmunir ráðið en hagsmunir fæðandi kvenna